Ja, hvala. Seveda imam postopkovni predlog. Poglejte, kakorkoli obračamo, očitno se resnosti, podnebne krize, spoštovani premier, ne zavedate dovolj. Ne morete mi reči, da se je zavedate dovolj, ali jo pa ignorirate v imenu interesov kapitala. In če je to ... oboje je pač slabo, no. Mi moramo emisije toplogrednih plinov razpoloviti, zmanjšati za petdeset odstotkov do leta dva trideset. In to vi v isti sapi, medtem ko širite ljubljansko obvoznico, kjer pospešujete, zvišujete frekvenčnost prometa, ki bo izpuste samo še povečalo, vi v isti sapi govorite, da se zavedate, da da delate na tem in tako naprej. In to v isti v isti sapi, ko ste z novelo Energetskega zakona omogočili prikritje subvencije industriji, no. medtem ko nič ne vlagate v v posodobitev in razširitev železnic, vi to nam pripovedujete. Neki dve, spoštovani premier, je samo obliž, ki ga izrekate ves čas, ampak NEK dve ni izvedljiv do leta dva tisoč trideset, tudi če bi se ga že medtem dogovorili zanj. To sem vam tudi prej povedala, In vaša stranka je glasovala na nujni seji proti časovnici zaprtja TEŠ šest do leta dva trideset. Pa mi pojasnite potem, kako se vi greste zelene politike. podnebne spremembe seveda niso neka abstraktna prihodnost, niso teorija zarote, niti niso znanstvena fantastika, ki jo gledamo v filmih, ampak so dejansko tu, občutimo jih na lastnem kmetijstvu, v lastnem gospodarstvu posledice, teh katastrof, ki se nam dogajajo. In bolj kot zavlačujete, spoštovani premier, hujše bodo posledice podnebnih sprememb, težje bo živeti na tem planetu in bolj nasilne bodo na koncu družbene spremembe, do katerih bo zagotovo prišlo. Čas se izteka vsem, nam tukaj v Sloveniji in celotnemu planetu. In zato lahko opravimo splošno razpravo o tem. Ne razumem, zakaj bi se ji kaj bi se izogibali. Moramo jo opraviti, da bomo lahko čim prej ukrepali, ker če ne bomo, ne bomo prav kmalu razpravljali o ničemer več, in ker bo časa preprosto zmanjkalo. Zato predlagam, da se na prihodnji seji končno enkrat temeljito in odkrito o vsem tem pomenimo. Z veseljem bomo pomagali sooblikovati prave politike, če nas boste le poslušali. Hvala.